hvala lepa. lep pozdrav, spoštovana ministrica, kolegi. zdaj, ministrica mi je v bistvu odgovorila na vprašanje, ki sem ga zastavil, ki sem ga zastavil na prejšnji seji, v zvezi s kontradiktornostjo na eni strani ukinitve, dodatka za delovno aktivnost in reševanje, reševanje vprašanja, revščine na na drugi strani. Že, kolega Tašner Vatovec in, in, premier sta v tem, na tej seji, spregovorila. rad bi poudaril, preden zastavim še to dopolnilno vprašanje eno, eno malenkost. Mi se ne slepimo, da ljudje, ki izkoriščajo, socialne transferje obstajajo. Zdaj, kakšno število teh ljudi je, o tem bi lahko na dolgo in široko, razpravljali. Mislim, da tudi kakšne konkretne analize o ljudeh, ki, citiram premierja, "se vozijo v mercedesih in izkoriščajo socialne transferje", niti ne obstaja. je pa nesramno s strani vlade, da se v imenu teh, v imenu preprečevanja teh nekih, ali pa spodbujanja k, aktivaciji, tistih, ki da izkoriščajo socialne transferje, pušča tako velika vrzel kolateralne škode med tistimi, ki resnično, pomoč potrebujejo. Petindvajset odstotkov recimo enostarševskih družin živi pod pragom revščine. Ti delajo, ti ne izkoriščajo teh transferjev in bodo najbolj nastradali, zaradi tovrstnih, zaradi tovrstnih ukrepov. Ampak to je bržkone stvar, ki terja pogled v ogledalo na strani, vladne koalicije. imam pa politično vprašanje, ki terja politični odgovor. zopet, tudi jaz bom citiral, citiral koalicijsko pogodbo, dvignili bomo odstotek za aktivnost za prejemnike denarnih socialnih pomoči, in sicer s ciljem njihove aktivacije ter zmanjšanje pasti. Kako ukinitev socialnega transferja rešuje pasti revščine, če je v bistvu, in to je zdaj zdrava kmečka pamet, poglablja. To je moje vprašanje. Kako opravičujete ta , da rečem, politični nateg, se opravičujem izrazu, obljube proti, resničnosti, na katero je ciljal tudi kolega Han na prejšnji seji, ko je rekel, da koalicijske pogodbe pač ne rabimo spoštovati. Gospa ministrica, izvolite.